Señora Presidenta, quisiera, en primer lugar, congratularme por el hecho de que finalmente tengamos ocasión de hablar sobre el Sáhara Occidental y de votar una resolución. Por una vez la presión de Marruecos no ha triunfado como en otras ocasiones.

En segundo lugar, quiero condenar de forma alta, clara y firme la irresponsable y provocadora manera como se desmanteló el Campo de Gdeim Izi. Es verdad que la violencia vino de muchos lados, pero poner al mismo nivel a quienes se defienden de una agresión con quienes les reprimen, persiguen y torturan me parece del todo injustificable. Por eso, exigimos una investigación independiente bajo la égida de las Naciones Unidas. No estamos ante un conflicto entre iguales, no todos tienen la misma responsabilidad y no todos en este conflicto actúan con las mismas estrategias ni con las mismas armas. Debemos pedir calma a todas las partes, sí, pero, sobre todo, debemos exigir al Reino de Marruecos que cese en su actitud hostil hacia el pueblo saharaui, que dejen de hostigar a parlamentarios, a medios de comunicación o a defensores de los derechos humanos. Y la Unión Europea no puede seguir con esta ceguera cómplice, como si no pasara nada. Como Unión Europea tenemos una gran responsabilidad histórica, y especialmente algunos países como España y Francia. Actuemos con sensatez, sí, como nos pedía la ministra Trinidad Jiménez, pero es que lo sensato, hoy, es decir basta al régimen de Marruecos. Está muy bien querer tener buenas relaciones comerciales con Marruecos.

Pero no a costa de los derechos humanos ni de vulnerar la legislación internacional. Una solución justa, sostenible y mutuamente aceptable, señora Jiménez, señora Ashton, pasa porque se pueda celebrar el referéndum de autodeterminación.